Voorzitter, collega's, in theorie zijn fiscale principes niet zo moeilijk. Een bedrijf betaalt vennootschapsbelasting in het land waar het zijn winst maakt en indirecte belastingen zoals btw komen in de staatskas van het land waar er wordt geconsumeerd. Maar de realiteit zegt helaas iets helemaal anders. Die ogenschijnlijk simpele principes blijken in de praktijk helemaal niet zo vanzelfsprekend. Sterker nog belastinginkomsten verdwijnen langs ramen en deuren.

Via btw carrousels gaat mijn btw aanrekenen aan derden om die dan in eigen zak te steken in plaats van deze door te storten naar de schatkist waar ze eigenlijk moesten aankomen.

Het komt zo veel voor en het komt op zo'n grote schaal voor dat we door de mazen gewoon het net niet meer zien. Elk jaar innen lidstaten van de Unie samen meer dan 1000 miljard euro aan btw inkomsten, maar dat zou nog veel meer kunnen en moeten zijn.

Het valt niet uit te leggen dat we in Europa al 24 jaar met een soort overgangsregime aan het werken zijn voor grensoverschrijdende transacties tussen bedrijven. 24 jaar draaiden de btw carrousels lustig door met een factuur voor de Europese lidstaten van 50 miljard euro. Elk jaar opnieuw.

De kranten staan bol van kloven in Europa en verloren legitimiteit.